Ich glaube, es ist klar, dass Handel nicht Selbstzweck ist, sondern dazu dient, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Wenn man sich die Situation in Kolumbien und Peru ansieht, dann gibt es eben große Herausforderungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen. Insofern prüft das Parlament gerade angesichts der Rechte durch den Vertrag von Lissabon natürlich sehr genau, ob das vorliegende Handelsabkommen mit Kolumbien und Peru diesen Ansprüchen gerecht wird. Es gibt erhebliche Zweifel, ob die Herausforderungen allein durch dieses Handelsabkommen angegangen werden können.

Oder die Frage der Einschränkung der Anstrengungen zur Durchsetzung des Nachhaltigkeitskapitels. In Artikel 267 und in Artikel 277 werden ja Einschränkungsmöglichkeiten hinsichtlich der materiellen Ressourcen gemacht. Insofern, glauben wir, ist es notwendig, dass wir mit der kolumbianischen Regierung und der peruanischen Regierung zusätzliche Vereinbarungen treffen, damit wir auch sicher sein können, dass das Handelsabkommen den Lebensbedingungen der Menschen deutliche Verbesserungen bringt. Da geht es zum einen darum, die arbeitsrechtlichen Herausforderungen auch für die Menschen, die im informellen Sektor beschäftigt sind, durchzusetzen.

arbeiten im informellen Sektor und haben da ganz andere arbeitsrechtliche Bedingungen als die anderen regulär beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Frage der Arbeitssicherheit und die Stärkung des sozialen Dialogs analog der IAO Richtlinie 144 gilt es auch zu verbessern. Wir haben das Beispiel der Vereinigten Staaten, aber wir haben auch das Beispiel der Schweiz, die zusätzlich zu den Freihandelsabkommen Aktionspläne aufgestellt haben.